umferðarlögum númer fimmtíu nítján hundruð áttatíu og sjö tildrög þessa frumvarps eru einkum sú mikla aukning sem orðið hefur á hraða og ofsaakstri í umferðinni á undanförnum missirum og þær fórnir sem þessi háttsemi hefur haft í för með sér samkvæmt nýjustu tölum var heildarkostnaður umferðarslysa hér á landi á árinu tvö þúsund og fimm áætlaður tuttugu og eitt til tuttugu og níu milljarðar króna ekki verður hjá því komist að grípa til markvissra ráðstafana til að stemma stigu við þeirri óöld sem hefur viðgengist í umferðinni það er niðurstaða helstu sérfræðinga á sviði umferðarmála að þessi málaflokkur hafi sérstöðu að því leyti að tveir þættir hafi afgerandi áhrif á hegðun ökumanna það er viðurlög við umferðarlagabrotum og eftirlit með hegðun ökumanna í umferðinni þegar hefur verið brugðist við fyrrgreinda þættinum annars vegar með verulegri hækkun sekta um allt að sextíu prósent með breytingu á sektarreglugerð vegna brota á umferðarlögum sem taka mun gildi fyrsta desember það er á morgun hámarksupphæð sekta vegna umferðarlagabrota verður samkvæmt reglugerðinni hækkuð í þrjú hundruð þúsund krónur í samræmi við ákvæði umferðarlaga enn fremur verða vikmörk vegna hraðaksturs minnkuð úr tíu kílómetra á klukkustund í fimm kílómetra á klukkustund hins vegar í tengslum við þá vinnu sem fram hefur farið í ráðuneytinu vegna frumvarps þetta og þau áform sem þar er að finna og ég kem að síðar

þá er sýnileiki eftirlits mjög mikilvægur og í samræmi við umferðaröryggisáætlun hefur verið gerður sérstakur samningur við ríkislögreglustjóra um aukið eftirlit á þjóðvegum sá samningur rennur út um áramót og nú er verið að huga að endurnýjun hans vegna næsta árs jafnframt hafa í samræmi við áætlunina verið keyptar myndavélar til umferðareftirlits og tvær vélar verið settar upp á vesturlandsvegi til borgarness sem teknar verða í notkun um næstu áramót gert er ráð fyrir að allt að tuttugu nýjum myndavélum á næsta ári stefnt er að staðsetningu myndavéla þar sem hætta er á hraðakstri og þar sem slys hafa orðið ég hef mikla trú á að myndavélaeftirlit verði til að draga úr hraða og stuðli að fækkun slysa í samræmi við mjög góða reynslu erlendis sérstaklega í frakklandi mikilvægt er að úrvinnsla gagna vegna myndavélaeftirlitsins verði skilvirk en jafnframt þarf að huga að breytingum umferðarlaga vegna þessa og verður það liður í heildarendurskoðun umferðarlaga sem fyrirhugað er að fari fram á næsta ári meginmarkmið frumvarpsins er því annars vegar að herða viðurlög við umferðarlagabrotum veita heimildir til þess sérstaklega vegna hraðaksturs og annarrar vítaverðrar háttsemi í umferðinni og hins vegar að auka kröfur til ungra ökumanna sem eru að stíga sín fyrstu skref í umferðinni frumvarpið er í samræmi við umferðaröryggisáætlun sem samþykkt var sem þingsályktun á hundrað þrítugasta og fyrsta löggjafarþingi tuttugasta og sjöunda ár tvö þúsund og fjögur þá var litið til þess að umferðarmál höfðu þann fyrsta janúar tvö þúsund og fjögur flust frá dómsmálaráðuneytinu til samgönguráðuneytisins og því var tekin ákvörðun um að fella framkvæmd þingsályktunarinnar inn í samgönguáætlun fyrir árin tvö þúsund og fimm til tvö þúsund og átta í formi umferðaröryggisáætlunar fyrir sama tímabil

í því sambandi voru gerðar breytingar á umferðarlögum á síðasta þingi meðal annars vegna aksturs undir áhrifum ölvunar og fíkniefna við framkvæmd umferðaröryggisáætlunar hafa komið fram ýmis atriði sem kalla eftir breytingum á umferðarlögum til að ná markmiðum áætlunarinnar ekki verður fram hjá því litið að bifreiðaeign landsmanna

hafi fimmfaldast á þrjátíu árum því segir það sig sjálft að taka verður umferðaröryggismál föstum tökum og leita allra leiða til að gera umferðina eins örugga og áfallalausa og mögulegt er frumvarpi þessu er ætlað að bregðast við þessu og stuðla að auknu umferðaröryggi og fækkun slysa í umferðinni við samningu frumvarps þessa hefur verið haft samráð við þá aðila sem koma að umferðarmálum embætti ríkislögreglustjóra ríkissaksóknara lögreglustjóraembættið í reykjavík og rannsóknarnefnd umferðarslysa svo nokkuð sé nefnt drög að frumvarpinu var kynnt á vegum ráðuneytisins og bárust fjöldi athugasemda frá félagasamtökum og almenningi sem tekið hefur verið mið af þau ákvæði frumvarpsins sem einkum snúa að ungum ökumönnum eru eftirfarandi lagt er til að bráðabirgðaskírteini gildi í þrjú ár í stað tveggja ára engu að síður verður mögulegt fyrir ungan ökumann að fá fullnaðarskírteini að ári liðnu hafi viðkomandi sýnt ábyrga hegðun í umferðinni ekki fengið punkt á ökuferilsskrá vegna umferðarlagabrota með þessu eru þeir sem standa sig vel verðlaunaðir þeir ökumenn sem sýna óábyrga hegðun í umferðinni geta aftur á móti átt það á hættu að fá einungis endurnýjað bráðabirgðaskírteini að þremur árum liðnum með þeim takmörkunum sem slíkt ökuskírteini hefur í för með sér þá er í frumvarpinu lagt til það nýmæli að komið verði á stigskiptingu ökuskírteina í því felst að heimilt verður að takmarka akstursleyfi byrjanda við tiltekna tíma sólarhrings þannig mætti til dæmis hugsa sér að ungum ökumönnum með bráðabirgðaskírteini verði óheimilt að aka bifreið milli klukkan tólf að nóttu fram til sex að morgni en tölur fyrir árin nítján hundruð níutíu og átta til tvö þúsund og fimm sýna að tuttugu prósent banaslysa í umferðinni verða frá miðnætti á laugardegi fram til sunnudags þegar við bætist að fjörutíu og eitt prósent þeirra sem létust í umferðinni árið tvö þúsund og fimm voru ungt fólk má leiða að því líkur að takmörkun á akstri ungmenna á vissum tímum sólarhringsins geti snúið þessari óheillaþróun að einhverju leyti við í öðru lagi er gert ráð fyrir að heimilt verði að takmarka fjölda farþega yngri en tuttugu ára í bifreiðum ungra ökumanna reynslan sýnir að það getur haft mjög truflandi áhrif á óreynda ökumenn að margt ungt fólk í bifreið sinni þegar hann verður á sama koma að einbeita sér að akstri í sumum tilfellum við aðstæður sem honum eru framandi

þetta er ekki ósvipað því að nýútskrifaðir flugmenn fái heimild til að stjórna litlum flugvélum til að byrja með með aukinni reynslu fá þeir síðan heimild til að stýra stórum og öflugum flugvélum segja má að með þessum kröfum sé komið til móts við þá sem hafa lagt til að ökuleyfisaldur verði hækkaður í átján ár en álitamál hefur verið hvort slík aðgerð skili árangri þar sem rannsóknar sýna að fyrsta ár ökumanns séu ávallt það erfiðasta þetta fyrirkomulag er við lýði meðal annars í bandaríkjunum ástralíu nýja sjálandi og þýskalandi og hefur gefist vel efnahags og framfarastofnun o e c d hefur sérstaklega mælt með því að hömlur séu settar á ótakmarkað akstursleyfi ungra og reynslulítilla ökumanna annað nýmæli varðandi unga ökumenn er að lagt er til að innleitt verði akstursbann í íslensk umferðarlög en ákvæði þetta er að danskri fyrirmynd akstursbann beinist að ungum ökumönnum með bráðabirgðaskírteini og felur í sér að hafi ungur ökumaður fengið fjóra punkta eða fleiri í ökuferilsskrá vegna umferðarlagabrota skuli lögreglustjóri afturkalla ökuréttindin sem ökuskírteinið veitir og banna hinum brotlega að aka bifreið þar til hann hefur farið á námskeið og staðist ökupróf að engu segja má að hér sé ungum ökumönnum settar nokkuð þröngar skorður varðandi heimild til aksturs en enn og aftur skal hér lögð áhersla á að markmiðið með þessum tillögum er að efla umferðaröryggi og koma í veg fyrir að ungir ökumenn valdi sér og öðrum tjóni í umferðinni tölur sýna að tuttugu og átta prósent banaslysa í umferðinni á undanförnum sjö árum eru af völdum ungra ökumanna og eru þeir því hlutfallslega mun fleiri en aðrir aldursflokkum í frumvarpinu er sérstaklega tekið á viðurlögum við hraðakstursbrotum markmiðið með breytingum er tvíþætt annars vegar er lagt til að sektir vegna hraðakstursbrota verði hækkaðar og hins vegar að sektarupphæð taki í auknum mæli mið af kringumstæðum þegar hraðakstur á sér stað þannig er gert ráð fyrir að hlutfallslega hærri sektum sé beitt þegar ekið er yfir hámarkshraða á stórum bifreiðum svo sem vörubifreiðum og hópbifreiðum sama á við um akstur bifreiða með eftirvagni hjólhýsum og kerrum svo dæmi séu tekin en engum vafa er undirorpið að slíkur akstur krefst mun meiri aðgætni en undir venjulegum kringumstæðum enn fremur er lagt til að sektir verði ákveðnar hærri en ella þegar ekið er á yfir hundrað fjörutíu kílómetra hraða á klukkustund og einnig þegar ekið er á tvöföldum hámarkshraða en í þeim tilvikum er lagt til að svipting ökuréttar verði ákvörðuð eigi skemur en í sex mánuði málefni bifhjólamanna hefur verið í brennidepli að undanförnu en þrjú af banaslysum í umferðinni á þessu ári hafa verið bifhjólamenn athygli hefur beinst að hlífðarbúnaði bifhjólamanna en reynslan sýnir að viðurkenndur búnaður getur bjargað mannslífum því er lagt til í frumvarpinu að heimild verði veitt til að setja felur um slíkan búnað og hverjir teljist til slíks búnaðar að lokum er lagt til í frumvarpinu að gera megi vélknúið ökutæki upptækt sem ökuskírteini þarf til að stjórna og notað er við umferðarlagabrot hafi ökumaður verið staðinn að grófum og endurteknum umferðarlagabrotum tilgangur ákvæðisins er að koma í veg fyrir frekari brot á umferðarlögum sem stofnar lífi og heilsu vegfarenda í hættu sömuleiðis er lagt til að ökutæki sé gert upptækt ef ökumaður hefur ítrekað orðið uppvís að ölvunarakstri með meira en einn komma tvö pro klukkan af alkoholmagni í blóði þetta ákvæði er sett að fyrirmynd í dönsku umferðarlögunum en ekki eru líkur á að oft muni reyna á slík ákvæði í reynd engu að síður er æskilegt að umferðarlöggjöfin geri ráð fyrir þessum möguleika því nauðsynlegt er að geta gripið til sérstakra aðgerða gagnvart síbrotamönnum í umferðinni koma verður

þær beinast einkum að hættum sem stafa af hraðakstri vanda ungra og óreyndra ökumanna og að síbrotamönnum í umferðinni sjálfsagt finnst sumum of langt gengið í hertum viðurlögum í umferðarlagabrotum öðrum finnst ef til vill að lengra mætti ganga mikilvægast finnst mér þó að með afgreiðslu lagafrumvarps þessa getum við lagt okkar af mörkum til að fækka slysum í umferðinni og þar með þeim hörmungum sem þau hafa oft og tíðum í för með sér eins og áður sagði fluttust umferðarmál frá dómsmálaráðuneyti til samgönguráðuneytis þann fyrsta janúar tvö þúsund og fjögur frá þeim tíma hefur mikil vinna farið fram af hálfu ráðuneytisins í allan þennan málaflokk í samræmi við mikilvægi hans enn er talsvert verk óunnið og ég leyfi mér að minna á að þessi lagabreyting ef samþykkt verður er skref í mun lengri göngu því takmarki sem við höfum sett okkur í umferðaröryggisáætlun að tíðni alvarlegra umferðarslysa verði ekki meiri hérlendis en sú sem lægst er í nágrannalöndum okkar margt fleira þarf að koma til ekki síst umbætur á vegakerfinu sjálfu vona ég að við getum einnig náð samstöðu á næstu missirum um það mikla átak sem þær munu kosta virðulegi forseti ég legg til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til háttvirtrar samgöngunefndar og vænti ég góðs samstarfs við þingmenn um að frumvarpið verði að lögum á þessu þingi þar sem mikið er í húfi í þágu umferðaröryggis í landinu